Opatrenia navrhované Komisiou a Parlamentom voči európskej menovej únii by preto mali rešpektovať toto základné východisko a neoberať národné parlamenty a vlády členských štátov o schopnosť slobodne si určovať svoje hospodárske a sociálne politiky. Ďalšia cesta k fiškálnej či hospodárskej únii tak, ako ju navrhuje napríklad francúzsky prezident, sa nemôže realizovať bez vykonania zmien v Lisabonskej zmluve, čo znamená, že takúto koncepciu by museli odsúhlasiť a akceptovať aj naši občania. Dôvera v európsky projekt u našich občanov však viditeľne klesá a čoraz viac občanov si myslí, že ich vlády a parlamenty sú kompetentnejšie na riešenie ich problémov. Zdá sa, že orientácia Komisie a Parlamentu na centralizáciu rozhodovania nie je v súlade s mienkou občanov, a možno by bolo dobré viac hľadať riešenie na báze dobre zosúladenej spolupráce členských štátov, ako viesť nás k transferovej únii.